Gospodine predsjedniče, čestitam Komisiji i izvjestiteljima na prijedlozima koji su korak naprijed u migracijskim politikama Unije. U vremenima krize kada se posvuda režu sredstva, treba pohvaliti značajno povećanje novca izdvojenog za ove fondove. Još i više jer se predloženi minimalni iznosi mogu ovisno o potrebama i povećavati. Podržavam mogućnost apliciranja na fondove zemalja članica koje će pružiti utočište migrantima i azilantima iz drugih zemalja, čime se potiče solidarnost i olakšava izloženost graničnih zemalja u Uniji. Kako bi korištenje ovih fondova bilo efikasnije, dobar je prijedlog da se strategija podvrgne reviziji sredinom programskog razdoblja radi osiguranja primjerenog financiranja programa do njegovog kraja. Nedavno su pitali građane što je po njima najveće dostignuće Europske unije, a većina se izjasnila da je to mir. Drugi najčešći odgovor bila je sloboda kretanja ljudi i usluga. Ali, samo planiranjem i kontrolom migracija možemo sačuvati te vrijednosti. Stranci već dugo nisu pred našim vratima, već su u zajedničkoj europskoj kući. Zato trebamo pokazati i solidarnost i djelotvornost.